Herr Präsident, geschätzte Kolleginnen und Kollegen!

Wir haben ein Instrument, das es möglich macht, dass auch die, die sich bis jetzt geweigert haben, Steuern zu zahlen, oder ganz wenig Steuern gezahlt haben, nämlich die Großkonzerne und Großbanken, wieder Steuern zahlen müssen. Und wir haben ein Instrument, das auch Wachstum schafft, nämlich dort, wo es unbedingt notwendig ist in der realen Wirtschaft und nicht in der Finanzwirtschaft.

Ich möchte aber eines ansprechen, mit dem ich sehr unzufrieden bin, nämlich mit dem, was im Rat passiert. Das, was derzeit im Rat passiert, ist für mich ein Skandal. Da gelingt es Herrn Cameron und seinen immer weniger werdenden Freunden, ihre Politik, ausgerichtet auf Multimilliardäre und Großkonzerne, auf ganz Europa zu übertragen.